Im Bereich des Stabilitäts und Wachstumspakts haben wir ja nichts anderes getan, als letztendlich das zu verschärfen, was schon da war.

Ich glaube, die Analyse der Ergebnisse in den Mitgliedstaaten in diesen Tagen zeigt, dass genau das Umgekehrte der Fall ist.

Wenn wir das frühzeitig erkannt hätten, dann wären uns Griechenland, Irland, Portugal, Spanien und vielleicht auch Italien erspart geblieben, und wir hätten vielleicht vor Jahren schon gesehen, dass dort etwas nicht so läuft, wie wir es uns eigentlich vorstellen.